voordoet bij de voorstanders van de Europese Unie, bij de EU federalisten. Die zijn allemaal in een kramp geschoten alsof ze door de duivel achterna gezeten worden.